Két hét múlva, október tizenhatodikán lesz egyéves évfordulója annak, hogy a máltai újságírónőt, Galizia asszonyt Máltán tragikus körülmények között meggyilkolták. A Parlament nagyon helyesen rögtön reagált erre a szörnyű cselekményre, a sajtóterem átnevezésével például, de a Parlament döntést hozott arról is, hogy díjat hoz létre Daphne Caruana Galizia emlékére, az újságírói munka díjazására. A tudomásom szerint a Parlament Bureau ja rövidesen, akár már ma este tárgyalhatja a Caruana Galizia díjnak a napirendi pontját. Azt szeretném, hogy ha két hét múlva, az egyéves évfordulón a Parlament úgy állhatna a választók, úgy állhatna a nyilvánosság elé, hogy birtokában van a döntés ennek a díjnak a létrehozataláról, hogy ezt a díjat el tudjuk indítani és méltóképpen meg tudunk emlékezni Daphne Caruana Galizia halálának egyéves évfordulójáról.